Ein Problem der Gewaltentrennung ist, dass im Rat die Regierungen auf der einen Seite Exekutive und auf der anderen Seite Legislative sind, dass die Einstimmigkeit und der Intergouvernementalismus die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament schwächen. Und daher müssen wir darüber reden, wie wir gemeinsam die Institutionen stärken, um unserer demokratischen Verpflichtung gerecht werden zu können. Die Frage des Afrikafonds, die Frage des Außengrenzschutzes, die Frage der Migrationspolitik hängen doch auch damit zusammen, dass sie primär nationale Kompetenz sind, aber wir ein gemeinsames europäisches Problem haben. Daher Ja zu einem Sondergipfel über die Zukunft der europäischen Demokratie und eine Diskussion darüber, was wir im Rat zu ändern haben, damit die Europäische Union im Zusammenspiel der Institutionen handlungsfähiger ist und die Beschlüsse auch tatsächlich rasch umsetzen kann. Ich möchte daher auch sagen Wir benötigen nicht nur Geld für Afrika, wir benötigen eine gemeinsame Außen Sicherheits Verteidigungs Entwicklungs und Investitionspolitik. Ja, wir benötigen den Außengrenzschutz, aber wir benötigen dafür die europäische Kompetenz, das Geld und das Personal.